Bez gróźb zaprosiliśmy do budowy demokracji i wolności i wydaliśmy na to dużo pieniędzy. Nasi partnerzy odpowiadali różnie, ale bardzo wielu ludzi uwierzyło w tę ofertę i wielu zaczęło budować tę demokrację. Inaczej na Ukrainie, inaczej w Mołdawii, inaczej w Gruzji. A Rosja powiedziała

I na tym polega dramat tej sytuacji, że Rosja po prostu przyjęła rolę arbitra w tej sprawie, w cudzej, nie swojej, sprawie. Dzisiaj toczy się gra o pozycję polityczną Unii Europejskiej.

Zanim odpowiemy na to pytanie, pamiętajmy o milionach ludzi z mroźnego Majdanu, pamiętajmy o tych, którzy tworzyli rewolucję goździków i pamiętajmy o milionach ludzi w stolicach krajów, które są objęte Partnerstwem Wschodnim, bo oni dzisiaj czekają na to, co powiemy.